Hvala lepa, predsedujoči, za besedo! Spoštovana ministrica, spoštovani ministri, kolegice in kolegi, ki še vztrajamo! Leta dva tisoč štirinajst je bila je bil spremenjen Zakon o ohranjanju narave, ki vključuje tudi določila o vožnji z vozili v naravnem okolju. Od sprejetja zakona je vožnja v naravnem okolju dovoljena, tako po, gozdnih cestah, na utrjenih poteh, če nasprotujejo, lastniki, velikokrat tudi sami enostavno ne vejo, velikokrat pa tudi temu nasprotujejo po gozdnih vlakah in tudi planinskih poteh. Seveda se izvajajo tudi javne prireditve, ki so sicer, zelo dobrodošle, vendar še dodatno uničujejo to naše naravno bogastvo, kljub temu da je potrebno za to vse pridobiti vsa ustrezna dovoljenja, ki seveda jih tudi dobijo, vendar neke odškodnine za to ni. Največje težave pa povzroča objestno divjanje s kros motorji, štiri kolesniki in downhill kolesi po gozdovih, gozdnih cestah in tudi travnikih. To objestno divjanje postaja vse bolj nevzdržno in tudi nevarno. Še posebej se s temi težavami srečuje na Pohorju, pa tudi na Koroškem, na območju, ki je blizu državne meje z Avstrijo. V Slovenijo prihajajo posamezniki z omenjenimi kros motorji, štirikolesniki in tudi gorskimi kolesi, ker tovrstna vožnja je v naravnem okolju v Avstriji bistveno bolj sankcionirana kot pri nas. Vsa omenjena, vozila in tudi kolesa uničujejo tudi podrast, so obremenjujoča za okolje in tudi za živa bitja, ki živijo v tistem okolju. Največkrat se pa zgodi tudi to, da ta, vozila niso v skladu s tehničnimi specifikacijami. Na to nas opozarjajo lovske družine, ki skrbijo za divjad, s tem pa se tudi življenjske navade divjadi v zadnjih letih veljave zakona so se bistveno spremenile. Divjadi se prehranjujejo v nočnem času, koncentrirajo se blizu središč, kjer je razmeroma mir ponoči, in, se povzroča nesorazmerna škoda. Tudi kmetovalci in lovci opažajo težave in se povzroča škoda na poljedelskih poljedelskih poljedelskih površinah. Vse skupaj postaja resnično nevzdržno. To je sicer sankcionirano, vendar nadzor je na tem zelo težaven. Minister, na vas naslavljam naslednje vprašanje. Ali se na ministrstvu zavedate težav, s katerimi se soočajo lovske družine, lastniki gozdov, obiskovalci gozdov? Ali ste mogoče na ministrstvu pripravili analizo problematike? Ali se lahko v naravnem okolju vozi z vozili na motorni pogon, ki niso skladna z tehničnimi karakteristikami in so predelana in povzročajo neizmeren hrup. In nazadnje, kakšni bodo ukrepi Ministrstva za okolje in prostor, da se takšna ravnanja bi preprečila? Hvala za odgovor.